Przygotował niezwykle interesujące i kompetentne sprawozdanie na bardzo ważny temat, jakim są relacje transatlantyckie. W ich ramach stosunki europejsko amerykańskie mają wyjątkowe znaczenie, na nich się skupmy. To znaczenie jest istotne dla obu stron, zarówno w wymiarze militarnym, politycznym, jak i gospodarczym. Wystarczy wspomnieć, że inwestycje unijne w USA są 8 razy większe niż w Chinach i Indiach razem wziętych, a inwestycje amerykańskie na obszarze Unii Europejskiej trzy razy większe niż w całej Azji. Natomiast średnia wartość dziennych obrotów handlowych zbliża się do 2 miliardów euro. Jednak nie chodzi wyłącznie o statystykę. Jak obliczają ekonomiści, ta intensywna współpraca gospodarcza stworzyła ok. 15 milionów miejsc pracy. Jestem przekonany, że zapowiedziane utworzenie transatlantyckiej strefy wolnego handlu i inwestycji stworzy ich dużo, dużo więcej. Mam także nadzieję, że takie wzmocnione partnerstwo zwiększy siły naszego wspólnego wpływu na globalne realia polityczne. A jest, o co walczyć. Bliskie nam prawa człowieka i wolności obywatelskie nie upowszechnią się bez europejsko amerykańskiego współdziałania na rzecz ich obrony lub choćby promocji. Nie oznacza to, że nasze wzajemne relacje pozbawione są problemów. Dosyć wspomnieć świeżą historię z amerykańską inwigilacją internetowej i telefonicznej aktywności także Europejczyków lub wymóg posiadania wiz wjazdowych na teren USA dla części obywateli europejskich. Powinniśmy zmierzyć się również z tymi problemami w ramach naszego partnerstwa, albowiem nie może mieć ona wyłącznie wymiaru gospodarczego czy politycznego, musi również przynosić konkretne pozytywne rezultaty wpływające na życie zwykłych obywateli.